þrjátíu og sex e b um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi eins og heiti tilskipunarinnar gefur til kynna fjallar hún um hvernig staðið er að viðurkenningu á menntun til starfa þegar réttur til þess að gegna ákveðnu starfi er bundinn því að einstaklingur hafi aflað sér tiltekinnar menntunar á viðkomandi sviði þetta tengist fjórfrelsinu sem er ein af undirstöðum e e s samningsins og snýst um frjálsa

heimalandi sínu þetta á jafnt við um lækna kennara eða iðnaðarmenn hvers kyns um íslendinga jafnt og ríkisborgara annarra ríkja á e e s svæðinu einnig er mikilvægt að skýr ákvæði gildi um málsmeðferð og að grundvallarviðmið öll séu skiljanleg svo unnt sé að hraða vinnslu mála er varða viðurkenningu og ekki verði óeðlileg töf á að aðilar geti hafið störf í gistiríki á grundvelli menntunar frá heimalandi frumvarpinu er ætlað að leysa af hólmi núgildandi lög um viðurkenningu á menntun og prófskírteinum númer áttatíu og þrjú nítján hundruð níutíu og þrjú tilskipunin sem tekið hefur við felur ekki í sér grundvallarbreytingar á tilhögun viðurkenningar á faglegri menntun og hæfi á evrópska efnahagssvæðinu réttur manna til viðurkenningar er hinn sami og áður en vonast er til að framkvæmdin verði einfaldari og skilvirkari meðal annars með nýjum ákvæðum um veitingu þjónustu og um samskiptakerfi stjórnvalda er annast viðurkenningarnar ég tel kannski ekki mikla ástæðu til að fara mjög ítarlega yfir innihald tilskipunarinnar en á von á að það verði rætt í háttvirtri menntamálanefnd en hér er meðal annars verið að sameina fimmtán fyrri tilskipanir um

í eina bæði tilskipanir almenna kerfisins og hinar svokölluðu geiratilskipanir sem tengjast ákveðnum starfsstéttum eina háskólastéttin sem stendur utan þessa kerfis nú eru lögmenn og hefur evrópusambandið beint því til aðildarríkja að þau noti tækifærið og kanni hvort tök séu á að einfalda og skýra lagarammann um viðurkenningu starfsréttinda í meginatriðum er ekki verið að breyta tilhögun viðurkenningar prófskírteina sem neinu nemur frá því sem verið hefur samkvæmt eldra fyrirkomulagi öll meginskilyrði viðurkenningar og málsmeðferðar eru hin sömu og áður og áfram liggur kerfinu til grundvallar sérstök skilgreining á menntunarstigum eða þrepum enn fremur er verið að taka upp reglur sem hafa orðið til með dómum evrópudómstólsins í málum gegn aðildarríkjum e s b sem varðað hafa viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi svo sem tungumálakunnáttu þá er eitt nýmæli í tilskipuninni sem snýr að því að í fimmtu grein segir að aðildarríkjum sé óheimilt að hefta frjálsa veitingu þjónustu með vísan til prófskírteina þegar aðili uppfyllir viss skilyrði hér er átt við það þegar sá sem veitir þjónustuna fer milli aðildarríkja og staldrar við í stutta stund og sú tímabundna veiting þjónustu er ekki skilgreind nánar hana verður að meta í hverju tilviki fyrir sig á grundvelli tímalengdar tíðni reglufestu og samfellu þegar aðili kemur til aðildarríkis

það geti gerst þarf að vera sérstaklega kveðið á um það í lögum langflest aðildarríki munu fara fram á yfirlýsingu af þessu tagi af hálfu þjónustuveitenda og munu einnig biðja um öll skjöl sem heimilt er samkvæmt tilskipuninni að fara fram á og nú er unnið að einsleitu yfirlýsingarformi er öll lönd geti notast við samkvæmt fimmtándu greinar geta fagsamtök innan evrópu komið sér saman um svokölluð sameiginleg grunnskilyrði þar sem skilgreindar eru kröfur sem þarf að uppfylla til að aðilar geti öðlast viðurkenningu yrði slíku samstarfi komið á yrði ekki heimilt að beita uppbótarráðstöfunum heldur er um gagnkvæma viðurkenningu að ræða líka þeirri sem þegar tíðkast fyrir sumar heilbrigðisgreinar lögbær yfirvöld munu koma sér upp nánara samstarfi um viðurkenningu prófskírteina en verið hefur til þessa og ætti það að gera þetta kerfi skilvirkara en verið hefur aðildarríki munu þurfa að skipa samráðsaðila fyrir tilskipunina sem hefur svipað hlutverk og fyrri samráðsaðilar en til þessa hefur mennta og menningarmálaráðuneytið gegnt þessu hlutverki hlutverk þeirra er að stuðla að samræmdri framkvæmd tilskipunarinnar og safna upplýsingum um framkvæmdina svo sem um skilyrði fyrir aðgengi að tilteknum störfum þá þurfa aðildarríki að koma á laggirnar tengilið í viðkomandi landi sem gegnir upplýsingaskyldu gagnvart þegnunum um viðurkenningu prófskírteina og aðstoðar þá við að nýta sér þann rétt sem þeir eiga samkvæmt tilskipuninni loks mun starfa sérstök nefnd um viðurkenningu prófskírteina skipuð fulltrúum aðildarríkjanna sem aðstoða mun framkvæmdastjórnina við ýmis mál er upp kunna að koma og tengjast þessum málaflokki

kveðið er á um hvernig farið skuli með umsóknir sem berast frá þegnum ríkja sem standa utan e e s samstarfsins en mikilvægt er að réttarstaða þess stóra hóps sem þaðan kemur sé ljós samkvæmt frumvarpinu er almennt gert ráð fyrir að umsóknir um viðurkenningu faglegrar menntunar og hæfis séu sendar mennta og menningarmálaráðuneytinu nema öðru stjórnvaldi hafi með lögum eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum verið falin úrlausn málsins samkvæmt gildandi lögum hefur hvert fagráðuneyti um sig með höndum viðurkenningu á menntun til starfsréttinda hér á landi en í lögum númer áttatíu og þrjú nítján hundruð níutíu og þrjú segir þau

þannig til að mynda annast landlæknisembættið viðurkenningu á menntun heilbrigðisstétta og útgáfu leyfisbréfa fyrir hönd heilbrigðisráðuneytis sýslumenn annast útgáfu leyfa til starfa í löggiltum iðngreinum fyrir hönd iðnaðarráðuneytis á grundvelli umsagnar mennta og menningarmálaráðuneytis um menntun viðkomandi löng hefð er fyrir því að mennta og menningarmálaráðuneytið hafi með höndum afgreiðslu umsókna í löggiltum iðngreinum um viðurkenningu menntunar og er það vegna þess að eitt meginskilyrðið fyrir iðkun löggiltrar iðnar á íslandi er að umsækjandi um viðurkenningu uppfylli skilyrði um menntun til að mega starfa í tiltekinni iðn mennta og menningarmálaráðuneytið gefur út námskrár í löggiltum iðngreinum og getur því talist faglega bært um að veita umsögn um gögn er umsækjendur leggja fram með umsóknum sínum slík afgreiðsla nær þó eingöngu til þess hvort grein fyrir frumvarpi þessu og legg til að því verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu